Köszönöm szépen a kérdés lehetőséget, Elnök Úr, és Önnek is, Képviselő úr.

De azért meg kell mondjuk, hogy ez három évvel ezelőtt született, amikor még nem volt a migrációs válság ennyire kiélezett, mint most.